Tulburările sociale amplifică scăderea economică și, implicit, sporesc rândurile șomerilor, mai ales în rândul tinerilor și femeilor. Potrivit estimărilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare în Europa, doar pentru a menține actualul nivel al ratei de ocupare a forței de muncă e nevoie în următorul deceniu de 25 de milioane de noi locuri de muncă. Pe baza experienței din tranziția statelor est europene, cred că e un obiectiv foarte greu de atins.

Este interesul direct al Uniunii Europene să sprijine aceste țări printr un angajament interregional de amploare, care să actualizeze proiectul zonei de liber schimb euromediteraneene. De asemenea, implementarea mecanismului de facilitare a comerțului și investițiilor propus în foaia de parcurs comercială euromediteraneeană și stabilirea noilor reguli de origine în cadrul Convenției Pan Euro Med, pot contribui semnificativ la stimularea schimburilor, mai ales în condițiile în care țările din zonă nu vor mai avea calitatea de membre ale sistemului